fyrirsjáanlegu aðhaldi í ríkisfjármálum á næstu árum með stærri rekstrareiningum undir stjórn lögreglustjóra sem sinnir eingöngu stjórn lögreglunnar innan síns umdæmis er unnt að ná meiri samlegð og hagkvæmni í rekstri en raunhæft er að miða við í mjög fámennum lögregluliðum fækkun og stækkun lögregluliða skapar forsendu til að lögreglustjórar vinni saman með miklu nánari hætti en nú í þeim tilgangi að stuðla að meiri samhæfingu lögregluliða um allt land þannig að við erum að bregðast við bæði skammtímavanda sem rekja má til hrunsins og nauðsynlegs niðurskurðar á útgjöldum ríkisins en einnig að horfa til lengri tíma og stefnum að skilvirkari starfsemi innan lögreglunnar í frumvarpinu er lagt til að lögregluumdæmi verði átta í stað fimmtán eins og nú er í fyrri útgáfu frumvarpsins sem lagt var fram á síðasta löggjafarþingi var lagt til að lögregluumdæmi yrðu sex talsins í frumvarpi því sem nú var lagt fram hefur í fjölda umdæma og skiptingu þeirra verið horft til svæðaskiptingar innan fyrirhugaðrar sóknaráætlunar fyrir landshlutana almennt eins og ríkisstjórnin hefur lagt fram og er stundum kennd á tuttugu tuttugu á undanförnum áratugum hafa verið gerðar viðamiklar breytingar á skipulagi löggæslunnar nú síðast með fækkun og sameiningu lögreglustjóraembætta úr tuttugu og fimm í fimmtán árið tvö þúsund og sjö ábendingar hafa komið fram meðal annars um að breytingin á skipulagi lögreglunnar tvö þúsund og sjö hafi ekki verið nægilega róttækt til að tryggja besta nýtingu mannafla innan lögreglunnar alls staðar á landinu sum lögreglulið væru mjög fámenn hlutfall stjórnenda væri í velflestum liðum hátt og markmið um sérstakar rannsóknardeildir hafa ekki fyllilega gengið eftir var talið að meiri stækkun lögregluembætta gæti enn aukið slagkraft lögregluliða til að

ég er hins vegar fylgjandi því að fara hægt í sakirnar þannig að ég gagnrýni ekki þær ráðstafanir sem gripið var til á árinu tvö þúsund og sjö hvað þetta snertir þetta var sem sagt skref í þá átt sem við erum að halda í áfram nú í ljósi góðrar reynslu af fækkun lögregluumdæma á árinu tvö þúsund og sjö var ákveðið á árinu tvö þúsund og níu að fara yfir stofnanauppbyggingu innan lögreglunnar ásamt umdæma og verkefnaskiptingu slík endurskoðun þótti brýn í ljósi erfiðara aðstæðna í fjármálum ríkisins og leita þurfti leiða til að þeir fjármunir sem veittir væru til löggæslunnar nýttust sem allra best markmið endurskoðunarinnar var ekki síst það að komast hjá því að vegið yrði að grunnþjónustu lögreglunnar með því að leita skynsamlegra leiða til að mæta lægri fjárveitingum til hagræðingu fremur en niðurskurði í þjónustu það var skipaður starfshópur á árinu tvö þúsund og níu til að vinna að þessu verkefni og var það eindregin niðurstaða starfshópsins að stækka þyrfti lögregluumdæmi frá því sem nú er í frumvarpinu er lagt til að lögregluumdæmi verði eftirfarandi höfuðborgarsvæðið suðurnes vesturland vestfirðir norðurland vestra norðurland eystra austurland og suðurland lagt er til að ráðherra verði heimilað að fela sýslumanni að fara með daglega lögreglustjórn í umboði lögreglustjóra í viðkomandi umdæmi enda sé það heppilegt og skynsamlegt í ljósi aðstæðna í landshluta þannig verði unnt að taka tillit til aðstæðna í einstökum landshlutum þar sem samgönguerfiðleikar og ákveðin einangrun gera að verkum að heppilegt kann að þykja að halda í það fyrirkomulag að dagleg verkstjórn sé í höndum sýslumanns kunna slíkar aðstæður til dæmis að vera fyrir hendi í vestmannaeyjum það er mikilvægt að menn geri sér grein fyrir þessu möguleika sem er fólginn í frumvarpinu að þessu leyti í frumvarpinu er lagt til að umdæmismörk verði ekki lögbundin heldur ákveðin með reglugerð að höfðu samráði við samband íslenskra sveitarfélaga rökin fyrir því að lögbinda ekki umdæmismörk eru einkum þau að fjöldi sveitarfélaga í landinu hefur tekið breytingum undanfarin ár og gæti verið nauðsynlegt að hnika umdæmum til til dæmis vegna sameiningar sveitarfélaga eða jafnvel vegna eindreginna óska heimamanna í einstökum byggðarlögum um að tilheyra öðru lögregluumdæmi þá er talið rétt að kenna embættin ekki við tiltekna þéttbýliskjarna eða sveitarfélög eða taka með öðrum hætti afstöðu til þess í lögunum hvar starfsstöðvar og varðstofur innan umdæmisins eru staðsettar gert er ráð fyrir að ný sameinuð embætti taki til starf fyrsta janúar tvö þúsund og tólf fyrir þann tíma verði skipuð sérstök verkefnisstjórn sem hafi með höndum innleiðingu breytinganna miðað er við að ný embætti lögreglustjóra taki við öllum réttindum eignum og skyldum þeirra lögregluembætta sem þau leysa af hólmi þar með taki ný embætti við öllum starfsmönnum eldri lögregluembætta á sömu starfskjörum að undanskildum lögreglustjórum eldri embætti en störf þeirra verði lögð niður í frumvarpinu er lagt til að samstarfs lögreglu og sveitarstjórna verði eflt með því að sveitarstjórar sem hafa tiltekið stöðuumboð í sveitarfélögum sitji í samstarfsnefnd um málefni lögreglunnar í stað sveitarstjórnarmanna sem tilnefndir eru af hálfu sveitarstjórna er talið skilvirkara að hafa sveitarstjórana sem hafa ákveðið stöðuumboð innan sveitarfélagsins í nefndunum í samræmi við fækkun lögregluumdæma samkvæmt frumvarpinu er lagt til að breyta þeirra skipan sem nú er að rannsókn alvarlegra og stærri brota fari fram innan sérstakra rannsóknardeilda innan átta lögregluembætta er samkvæmt frumvarpinu miðað við að rannsóknir fari fram í því umdæmi þar sem brot er framið kveði ráðherra ekki á um annað er lagt til að ráðherra setji samkvæmt tillögu ríkissaksóknara nánari reglur um stjórn lögreglurannsókna og samvinnu lögreglustjóra við rannsókn sakamála í frumvarpinu er lagt til að lögreglustjórar sinni framvegis alfarið lögreglustjórn og gegni ekki jafnframt sýslumannsembætti eins og nú er í þrettán af fimmtán lögregluumdæmum eru rökin fyrir því þau að kröfur til löggæslu hafa aukist verulega á undanförnum árum og því þarf lögreglustjóri að geta sinnt óskiptur verkefnum lögreglustjóra til að standa undir þeirri ábyrgð sem hann ber lögum samkvæmt er miðað við að þeir sem eru skipaðir lögreglustjórar skuli njóta forgangs til skipunar í hin nýju embætti lögreglustjóra og er heimilt að flytja þá í hin nýju embætti á grundvelli þrítugasta og sjöttu grein starfsmannalaga þeim lögreglustjórum sem ekki hljóta skipun í embætti lögreglustjóra skulu boðin störf í hinum nýju lögregluembættum þá leiðir það af aðskilnaði embætti sýslumanna og lögreglustjóra að lagt er til að ýmiss konar leyfisveitingar verði fluttar til embætta sýslumanna frá lögregluembættum eru ýmsar leyfisveitingar faldar sýslumönnum með þessum breytingum en raunin hefur verið sú að mikill fjöldi leyfa sem krefst aðkomu lögreglustjóra samkvæmt lögum hefur í reynd ekki verið afgreiddur af lögreglumönnum heldur af almennum starfsmönnum sýslumannsembætta ekki er lagt til að hæfisbreyting verði gerð á hæfisskilyrðum lögreglustjóra frá því sem nú er en þó er lagt til að kveðið verði með skýrum hætti á um að lögreglustjóri megi ekki hafa gerst sekur um refsivert athæfi sem telja má svívirðilegt að almenningsáliti né sýnt af sér háttsemi sem getur rýrt það traust sem starfsmenn lögreglu verða almennt að njóta sams konar hæfisskilyrði er sett um lögreglumenn almennt til þess að staðreynda þetta er lögreglu heimilt að afla upplýsinga úr sakaskrá og málaskrám lögreglu í frumvarpinu er lagt til að lögreglustjóri skipi yfirlögregluþjóna og aðstoðaryfirlögregluþjóna í stað ráðherra eins og nú er og að lögreglustjórar skipi aðra lögreglumenn en samkvæmt núgildandi lögum skipar ríkislögreglustjóri l lögreglumenn því er eðlilegt að skipan starfa innan lögreglunnar sé ekki í höndum ráðuneytisins í frumvarpinu er dregið úr þeirri áherslu sem var að finna í fyrra frumvarpi á að færa verkefni

er talið skynsamlegra að breyta skipulagi lögreglunnar í áföngum og taka ekki til við endurmat og hugsanlega uppstokkun á verkaskiptingu innan lögreglukerfisins fyrr en reynsla hefur fengist af nýrri umdæmisskiptingu til að skapa meira svigrúm við innra skipulag lögreglunnar er lagt til að í stað skyldu til að skipa aðstoðarríkislögreglustjóra og aðstoðarlögreglustjóra við embætti lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu og á suðurnesjum þá komi heimild til slíkrar skipunar hæstvirtur forseti ég hef gert grein fyrir efnisatriðum frumvarpsins ég legg því til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til allsherjarnefndar og annarrar umræðu